ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir ágætisyfirferð yfir vandamálin hins vegar fannst mér fara minna fyrir lausnunum maður sá ekki framtíðarsýnina skýra og hann talaði um að það væri rangt gefið og aðalvandinn hefði verið að eigendurnir hefðu farið út af sporinu mig langar til að spyrja hæstvirtan ráðherra hvað þýðir það þegar matsfyrirtækin mátu bankana fram til sautjándu apríl tvö þúsund og sjö með a að a alla þrjá svipað eins og íslenska ríkið þetta var með besta mati sem hægt var að fá í heiminum hvað þýðir þetta og hver skyldi bera ábyrgð á þessu mati eru það íslendingar er það ég ætli það séu ekki útlendingar ekki matsfyrirtækin síðan vildi ég spyrja

er engin ábyrgð hjá þeim ef gamla konan amman skrifar upp á lán til barnabarnsins til að kaupa mótorhjól og hann getur ekki borgað hver skyldi bera ábyrgð á því þetta er nefnilega ekki alveg svona einfalt og hæstvirtur ráðherra hefur lýst því yfir að mér skilst að þetta sé algerlega vandamál íslendinga ég held nefnilega að það sé rangt gefið í löggjöfinni sjálfri og ég hef bent á það í frumvarpi sem ég flutti fyrir tveim eða þrem vikum og dreift á alþingi að það væri veila í hlutabréfaforminu sjálfu það er veila í forminu sjálfu sem gildir um allan heim og hvorki rannsóknarnefndin né hæstvirtur ráðherra hefur komið auga á það